virðulegi forseti við erum að taka til annarrar umræðu breytingu á ýmsum lögum um stjórn fiskveiða hér er sérstaklega tekið til viðurlagaákvæða á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar frumvarp þetta var lagt fram í framhaldi af niðurstöðu nefna sem skipuð var í janúar síðastliðnum en nefndinni var meðal annars ætlað að fara yfir viðurlagaákvæða í lögum sem heyra undir starfssvið sjávarútvegsráðuneytisins í september síðastliðinn skilaði nefndin hæstvirtur sjávarútvegsráðherra tillögum ásamt greinargerð sem fylgdi með frumvarpið er í samræmi við tillögur þessarar nefndar en sjávarútvegsnefnd hefur fjallað um málið og farið yfir umsagnir og gert breytingar á frumvarpinu í góðri sátt við sjávarútvegsráðherra og hagsmunaaðila nefndin er einhuga um þessar breytingar og vil ég þakka meðnefndarmönnum i sjávarútvegsnefnd fyrir gott samstarf í þessu máli virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar

nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jón b jónasson og árna múla jónasson frá sjávarútvegsráðuneytinu hrefnu gísladóttur frá fiskistofu jóhann baldursson og halldór b nellet frá landhelgisgæslunni óskar þór karlsson frá samtökum fiskvinnslu án útgerðar bjarna áskelsson frá samtökum fiskmarkaða guðberg rúnarsson frá samtökum fiskvinnslustöðva guðjón ármann einarsson og árna bjarnason frá farmanna og fiskimannasambandi íslands friðrik j arngrímsson frá landssambandi íslenskra útvegsmanna og örn pálsson frá landssambandi smábátaeigenda einnig hafa nefndinni borist umsagnir frá farmanna og fiskimannasambandi íslands félagi vélstjóra og málmtæknimanna fiskistofu hafrannsóknastofnuninni íslandsmarkaði landssambandi íslenskra útvegsmanna landssambandi smábátaeigenda ríkislögreglustjóra ríkissaksóknara samtökum fiskvinnslu án útgerðar og samtökum fiskvinnslustöðva þá hafa nefndinni borist tilkynningar frá lögreglustjóraembættinu í reykjavík og lögmannafélagi íslands í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á viðurlagaákvæðum í ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar þar má helst nefna þau sem varða sviptingu veiðileyfa og afturköllun vigtunarleyfa lágmarkssektir og upptöku afla og eða veiðarfæra

fundum nefndarinnar að það fyrirkomulag að lögbinda lágmarkstíma veiðileyfissviptinga og afturkallana á vigtunarleyfum séu verulega íþyngjandi og að beiting slíkra viðurlaga þurfi að vera komin undir heildstæðu mati hlutaðeigandi stjórnvalds á öllum aðstæðum nefndin tekur undir þetta sjónarmið að vissu marki en álítur jafnframt að ekki sé ástæða til að gefa hlutaðeigandi stjórnvöldum of frjálsar hendur við ákvörðun viðurlaganna er því lagt til að ákvæðum annars efnismgr annarri grein annars efnismgr þriðju greinar og önnur efnismgr tólftu greinar frumvarpsins verði breytt þannig að lögbundinn lágmarkstími sviptingar og afturköllunar verði styttur einnig leggur nefndin til þá breytingu á fyrstu málsl fyrstu efnismgr áttundu greinar og fyrstu málsl fyrstu efnismgr þrettándu greinar frumvarpsins að upptöku afla og eða veiðarfæra í þeim tilvikum sem þar er fjallað um skuli einvörðungu beitt þegar um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot er að ræða þar af leiðandi verða ákvæði þriðju málsl fyrstu efnismgr áttundu greinar og ákvæði annarrar málsl fyrstu efnismgr þrettándu grein óþörf og falla brott þetta eru margar greinar megintilgangurinn með fyrrgreindum tillögum er að gefa stjórnvöldum og dómstólum aukið svigrúm til að taka vægilegar á minni háttar brotum en þó þannig að fælniáhrif umræddra ákvæða haldist að lokum er lagt til að orðalag fyrstu málsl fyrstu efnismgr áttundu greinar og fyrstu málsl fyrstu efnismgr þrettándu greinar verði einfaldað þannig að skýrt komi fram að ólögmætur afli skuli sæta upptöku undir þeim kringumstæðum sem þar er fjallað um í frumvarpsgreininni er gert ráð fyrir að það sé hlutverk dómstóla að meta hvort sennilegt sé að heildarafli eða eftir atvikum hluti hans sé fenginn með ólögmætum hætti tillagan felur ekki í sér neina efnisbreytingu nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt með fyrrnefndum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali magnús þór hafsteinsson guðjón ólafur jónsson og jón bjarnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi fjórða des tvö þúsund og sex guðjón hjörleifsson kristinn h gunnarsson jóhann ársælsson jón gunnarsson þórdís sigurðardóttir kjartan ólafsson virðulegi forseti ég mæli fyrir breytingartillögu við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar í viðurlagaákvæðum frá sjávarútvegsnefnd fyrstu annarri efnismgr annarri grein orðist svo við fyrsta brot sem varðar sviptingu veiðileyfis skal leyfissvipting ekki standa skemur en eina viku og ekki lengur en tólf vikur eftir eðli og umfangi brots við ítrekuð brot skal svipting ekki standa skemur en fjórar vikur og ekki lengur en eitt ár annars annars efnismgr þriðju grein orðist svo hafi vigtunarleyfi aðila verið afturkallað samkvæmt fyrstu málsgrein skal ekki veita honum slíkt leyfi að nýju fyrr en átta vikur eru liðnar frá afturköllun leyfis hafi ítrekað komið til afturköllunar á vigtunarleyfi aðila skal honum ekki veitt slíkt leyfi að nýju fyrr en sextán vikur eru liðnar frá því að leyfi var síðast afturkallað þriðja við áttundu grein a fyrsta málsl fyrstu efnismgr orðist svo við stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot gegn þriðja til fimmtu grein laga þessara skal gera upptæk þau veiðarfæri skips sem notuð hafa verið við hinar ólögmætu veiðar þar með talda dragstrengi svo og ólögmætan afla þess b þriðja málsl fyrstu efnismgr falli brott fjórðu annar efnismgr tólftu grein orðist svo við fyrsta brot sem varðar sviptingu veiðileyfis skal leyfissvipting ekki standa skemur en eina viku og ekki lengur en tólf vikur eftir eðli og umfangi brots við ítrekuð brot skal svipting ekki standa skemur en fjórar vikur og ekki lengur en eitt ár fimmta við þrettándu grein a fyrsta málsl fyrstu efnismgr orðist svo við stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot gegn reglum sem settar hafa verið samkvæmt öðrum málsl sjöundu grein laga þessara skal gera upptæk þau veiðarfæri skips sem notuð hafa verið við hinar ólögmætu veiðar þar með talda dragstrengi svo og ólögmætan afla þess b önnur málsl fyrstu efnismgr falli brott